Monsieur le Président, je remercie les collègues qui sont intervenus auparavant pour souligner toutes les carences de l'intégration européenne du transport aérien, aussi bien d'ailleurs dans le cadre de l'utilisation de l'espace aérien que de l'utilisation des structures au sol et des réseaux commerciaux. Je voulais aussi insister, plus spécifiquement, sur les aspects extra aériens que la crise du volcan a révélés, à savoir l'insuffisance des réseaux alternatifs au transport aérien et, en particulier, des réseaux ferroviaires comme cela a été évoqué ce matin, et, aussi et surtout, l'absence de systèmes intégrés d'information permettant aux passagers de trouver rapidement des informations relatives aux transports alternatifs disponibles. Cet accident doit nous inciter à œuvrer en faveur du développement des modes de transport alternatifs, efficaces et compétitifs. À ce propos, la révision du premier paquet ferroviaire ainsi que la relance des politiques d'infrastructure par le biais des réseaux transeuropéens de transport doivent aller dans ce sens. Par ailleurs, j'invite la Commission à envisager sérieusement la mise en place d'une interface unique d'information et de réservation pour tous les modes de transport connectés entre eux.